frú forseti þessi umræða hefur staðið eðlilega í allan dag enda er þetta eitt af stærstu málum þingsins utanríkismálin og skýrsla utanríkisráðherra og sérstaklega líka eru þau í sjálfu sér tímamót þetta er fyrsta skýrsla núverandi utanríkisráðherra um utanríkismál og umræður verið hér miklar og góðar og má margt ræða enn enda eru enn þá eftir að ég veit síðast sex á mælendaskránum nú er ekki gert ráð fyrir kvöldfundi og það er ekki búið að boða hann enda kannski engin sérstök ástæða til en þessir sex að minnsta kosti sem nú eru á mælendaskrá munu þurfa sinn tíma og það er eðlilegt að umræðum um utanríkismál ljúki í kvöld ef þess er nokkur kostur nema þá komi einhverjar viðbótarástæður upp alla vega tel ég það eftir er á dagskránni annað mál til viðbótar sem er líka stórmál

spyrja hæstvirtan forseta hvernig sé fyrirhugað að haga þinghaldi áfram næstu mínútur og klukkutíma hvort það er ætlun forseta að ljúka þessari umræðu sem en stendur yfir og hvað forseti hyggist þá frekar með dagskrána að öðru leyti ég bendi á að það fer að styttast í að það megi skilgreina að það sé komið kvöld en það hefur ekki verið boðaður kvöldfundur en mér finnst rétt að skýrsla utanríkisráðherra fái fullkominn sess og njóti þeirrar virðingar sem slík skýrsla á að hafa og umræður um hana í háttvirtri þingsal og sé ástæðulaust að vera að setja fleiri mál á dagskrá og spyr forseta hvort hann muni þá ekki sjá til þess að þetta mál sem er síðar á dagskránni verði tekið út og þessari umræðu lokið með virðulegum hætti um utanríkismál